Mieli kolegos, įstatymo viršenybė, teismų nepriklausomumas tai mūsų Europos Parlamento, Europos Sąjungos vertybės.

Aš tuos beginklius, nukautus ir sužeistus civilius žmonės mačiau, ir kaip gydytojas kai kurios iš jų gydžiau. Po ilgo teismo proceso ilgo todėl, kad Rusija kaip sovietų teisių perėmėja nebendradarbiavo su Lietuvos teisėsauga teismui priėmus sprendimą dar vienas Rusijos smūgis mūsų demokratijai baudžiamosios bylos iškėlimas teisėjams, prokurorams ir tyrėjams.

Europos teismų būti tinklas pateikė savo nuomonę, jie palaiko Europos Sąjungos teisėjus, todėl kviečiu pritarti ir palaikyti pateiktą rezoliuciją.